hæstvirtur forseti en ef okkur skyldi ekki takast að ljúka dagskrá ef svo ólíklega vildi til að okkur tækist ekki að ljúka sextán dagskrárliðum sem liggja á borðum alþingismanna værum við þá ekki að brjóta gegn samþykktum alþingis ef við samþykktum nú hér við atkvæðagreiðslu að ljúka dagskránni ég spyr hvers konar rugl er þetta eiginlega er ekki eðlilegt að við tökum þessum umræðu og atkvæðagreiðslu eftir atvikum eftir að formenn þingflokka hafa komið saman til funda með forseta alþingis en til stendur að sá fundur verði haldinn núna um hádegisbilið ég legg til hæstvirtur forseti að þessari atkvæðagreiðslu verði skotið á frest þar til sá fundur hefur farið við gerum í sjálfu sér ekki athugasemd við það að fram kvöldfundur en að hafa það með í ákvörðun eða